hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og þrjú um eftirlit með skipum frumvarpið er afrakstur heildarendurskoðunar á gildandi lögum um lögskráningu sjómanna númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð áttatíu og sjö og samið í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu í samvinnu við siglingastofnun íslands með frumvarpinu er lagt til að felldur verði brott annað málsl þriðju málsgrein sextándu grein laganna sem kveður á um að skipum undir tuttugu brúttótonn beri við útgáfu haffærisskírteinis að leggja fram yfirlýsingu tryggingafélags um áhafnartryggingu í ljósi þess sem fallið er frá stærðartakmörkunum skipa við lögskráningu sjómanna í því frumvarpi sem liggur hér fyrir á alþingi og er lagt fram samfara þessu frumvarpi hér verður málsliðurinn óþarfur þar sem yfirlýsing tryggingafélags mun koma í gegnum lögskráningu hjá smábátum líkt og verið hefur verið með skip sem eru stærri en tuttugu brúttótonn hæstvirtur forseti ég tel ekki ástæðu til að hafa þessi orð lengri heldur legg til að frumvarpið verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar